áður en gengið verður til dagskrár fer fram umræða utan dagskrár um vanda sjávarbyggðanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður ingibjörg inga guðmundsdóttir hæstvirtur sjávarútvegsráðherra einar k guðfinnsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein